Hvala lepa. V bistvu samo dve, stvari bi želel komentirati. Najprej navedbo, da je v Sloveniji zakonodaja narejena v korist ali pa v prid najemnikom. To absolutno ni res. V Evropski uniji so pred časom izvedli raziskavo, ki je pokazala, da je Slovenija na vrhu držav, ki imajo zakonodaje najbolj prilagojene najemodajalcem. Prav, tako zakonodaja kot praksa pri nas je v korist najemodajalcem, kar kažejo tudi pač razmerja. Večina, pogodb je kratkoročnih, se pravi, za eno leto, najemodajalci nimajo zaščite pred dvigom najemnin - poglejte, kako so v Ljubljani eskalirale v zadnjih, dveh letih, pa še v kakšnih drugih delih Slovenije. Skratka, na trgu danes vladajo najemodajalci. Je pa res tukaj strinjam, velik del razloga, zakaj je temu tako, je da je ponudba tako skopa, da najemniki praktično po navadi nimajo izbire, celo morajo hoditi na razna pač, zaslišanja in tako naprej in malo drugače kot dražbe, ki jih organizirajo najemodajalci, ko se odločajo, koga bodo vzeli v svoje stanovanje. Druga zadeva, se strinjam, treba je pospešiti gradnjo, predvsem gradnjo javnih najemnih stanovanj, ampak, kot rečeno, to je del našega načrta, ki ga pripravljamo skupaj z MOP-om za jeseni in tam bomo uredil te stvari - uskladitev neprofitne najemnine oziroma pač uvedba stroškovne kot nove formule, na drugi strani pa, je treba poskrbeti za to, da bo to ostalo socialno pravično in da ne bodo najemnikom javnih najemnih stanovanj čez noč najemnine poskočile za petdeset ali pa sto odstotkov, kar bi se lahko v tem primeru zgodilo. Je pa to definitivno rešitev. V Sloveniji je bila do zdaj stanovanjska politika prepuščena popolni stihiji in kaos, ki ga spremljamo danes, je treba pač razrešiti z regulacijo in pa z odločno politiko v prid gradnji javnih najemnih stanovanj. Ta politika tudi preverjeno deluje v sosednjih državah ali pa bližnjih državah, kot sta, Avstrija in Nemčija in ni razlogov, zakaj ne bi teh zgledov prenesli tudi k nam.